Madame la Présidente, Madame la Chancelière, la présidence allemande va devoir endosser d'immenses responsabilités. L'Europe, plus que jamais, doit être là pour épauler les États et les citoyens européens et leur être concrètement utile. Utile aujourd'hui, mais également demain, et c'est pour cette raison que vous devez réussir la première étape du pacte vert pour l'Europe, en particulier, avec une vraie réforme de la politique agricole commune qui devrait être en adéquation avec ces bouleversements climatiques, sociologiques et économiques. Le bouleversement sera aussi budgétaire, vous le savez, et vous avez, là encore, l'obligation de réussir. L'Union européenne a besoin de ressources propres pour financer son plan de reconstruction et, au delà, renforcer son cadre financier pluriannuel. Oui, il faudra une véritable taxe sur les transactions financières, une taxe sur les bénéfices des multinationales, en particulier celles du numérique, ainsi qu'un impôt coordonné à l'échelle européenne sur les milliardaires et les multimillionnaires. Il faudra encore mettre fin à la concurrence fiscale et concevoir un paquet progressif de fiscalité environnementale. Enfin, il faudra conditionner le soutien public aux pratiques fiscales vertueuses et à l'état de droit, et renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Madame la Chancelière, nous n'avons plus le temps d'échouer, nous devons être à vos côtés pour réussir ce pari et ce défi.